Monsieur le président, Madame la Haute Représentante, j'étais il y a un peu plus de six mois en visite dans un camp de réfugiés syriens en Turquie.

Il faut essayer de trouver une solution politique parce qu'on a rarement vu des conflits qui se réglaient par la guerre. Je crois beaucoup à la solution politique.